tien jaar geleden was dat maar 6 miljard. Is dat een milieuagenda om daar efficiënter mee om te gaan, of is dat een economische agenda?